Panie Przewodniczący! W wystąpieniach pani komisarz Reding i pana komisarza Andora znalazły się w zasadzie wszystkie najważniejsze fakty i prawdziwe argumenty, czyli po pierwsze liczby są jednoznaczne.

Po drugie, pracownicy z innych krajów poprzez podatki i płacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wpłacają do budżetów krajów, gdzie pracują, więcej, niż pobierają w formie różnych świadczeń. Mówiła o tym pani baroness Ludford powołując się na brytyjskie badania i obliczenia w tej sprawie. Po trzecie wreszcie, nie ulega wątpliwości, że wkład tych pracowników, migrantów z krajów europejskich w rozwój gospodarczy krajów, gdzie pracują, jest oczywiście pozytywny, i to duży. Żaden, podkreślam, żaden rząd europejski nie dostarczył, mimo próśb Komisji Europejskiej, żadnych dowodów na to, że jest inaczej w tych trzech sprawach, o których wspomniałem.

Panowie, nie wystarczy mieć usta pełne frazesów o honorze Polski i godności Polaków, jeżeli nie byliście w stanie wyegzekwować od waszych sojuszników prostego, zwykłego słowa przepraszam, to znaczy jesteście nieskuteczni i wypowiedzcie to słowo w ich imieniu tu na tej sali.